ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum samstarfsráðherra norðurlandanna katrínu jakobsdóttur fyrir ágæta skýrslu um stjórnsýsluhindranir á norðurlöndunum eins og hér í umræðunni hefur komið fram á samstarf norðurlandanna sér langa sögu og sameiginlegur menningararfur á sér jafnvel enn lengri sögu mikilvægi samstarfsins er flestum ljós flæði menntunar og þekkingar er ávinningur allra að samhugur og samkennd milli norrænu þjóðanna er styrkur norræns samstarfs hugsanlega er aukin alþjóðavæðing viss ógnun við svo þétt samstarf fárra þjóða þjóða sem gjarnan er litið til þegar fjallað er um fyrirmynd annarra þjóða meðal annars í velferðarmálum í þessum mögulegu ógnunum geta falist tækifæri til að styrkja og kveða enn skýrar á mikilvægi uppbyggingu og markmiðum samstarfs milli norrænu landanna frú forseti okkur er ljóst að sníða þarf af ýmsa vankanta vegna sífelldra lagabreytinga í löndunum þarf að standa vaktina ötullega og bregðast fljótt við þeim ólíku hindrunum sem virðast birtast reglulega hér í umræðunni í dag hefur verið drepið á dæmum um slíkar hindranir varðandi starfsréttindi og réttindi hvað varðar bætur í almannatryggingakerfinu þegar ég og mín fjölskylda bjuggum í noregi við nám og starf kom okkur það á óvart það jákvæða viðhorf sem við upplifum í garð okkar af hálfu norðmanna þeir litu okkur íslendinga sem sína hvað á ég að segja þjóðbræður með sömu réttindi og skyldur en ekki innflytjendur með þeim tækifærum og ógnunum sem þeim fylgja í þessu viðhorfi sem virðist ríkjandi á milli íbúa norðurlandanna felast mikil tækifæri til að ryðja stjórnsýsluhindrunum úr vegi stuðningur íbúanna er fyrir hendi og vilji þjóðanna er skýr því hljótum við að gera þá kröfu til norrænna stjórnvalda að leysa þessi verkefni í samstarfi og lausnamiðað hratt og örugglega og standa þannig vörð um sameiginlegan menningararf

sem eflir möguleika og þekkingu norrænna þjóða